Señor presidente, mi país, España, es el cuarto productor de acero de la Unión Europea, pero la producción ha caído un 25 desde 2007. Por ello conocemos bien los problemas que atraviesa el sector, derivados de la sobrecapacidad de países como China, o el realizado por Turquía, a los que se han sumado las tensiones comerciales con las medidas proteccionistas impuestas por Trump, también al aluminio. En mi región, Galicia, y también en la vecina Asturias, hemos vivido bajo la amenaza del cierre de las plantas de aluminio de Alcoa y el despido de 700 trabajadores. No podemos permanecer de brazos cruzados cuando perdemos actividad y empleo industrial. El Parlamento ha demandado con insistencia una agenda industrial europea digna de tal nombre. Reiteramos este llamamiento de una agenda que haga uso de todo el arsenal disponible a su alcance para reforzar la base industrial europea también de la fiscalidad, con mecanismos como el ajuste de frontera para poder competir en igualdad de condiciones a la vez que avanzamos en la descarbonización.